Hvala za postopkovno, predsedujoča. Zdaj lahko intervenirate s tem, da uokvirite nekatere faktične postavke, ne. Recimo, da je ministrstvo za delo za to reorganizacijo in vodenje te organizacije, plačalo svetovalni službi A. T. Kearney tristo štirideset tisoč evrov, ker menda tudi v odgovoru na moje poslansko vprašanje, ki ga je podala Anja Kopač Mrak, sami niso zmožni ali pa niso bili zmožni izpeljati te reorganizacije. Zdaj, kako je ta svetovalna družba za tristo štirideset tisoč evrov to reorganizacijo speljala, pa vidimo. Očitno so vse te finance šle samo in zgolj zato, da so se slogani vrteli okoli pojavnosti in, oprostite, pač ne morem kupiti. Moj postopkovni predlog je, da v takih trenutkih, predsedujoča, lahko vskočite tudi v mojem imenu in faktično popravite, predhodnega razpravljavca. Hvala.